La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad prevé, en su artículo 12, el reconocimiento igual ante la ley y, en el 29, la participación en la vida pública de las personas discapacitadas, lo que incluye el derecho a votar y a ser elegidas y elegidos. Debemos garantizar la no discriminación de estas personas, tanto en las elecciones europeas como en las elecciones de cada uno de nuestros Estados miembros. En España, por ejemplo, han llovido críticas de varias organizaciones e instituciones, ya que, como las propias Naciones Unidas han constatado, existen aún graves carencias en la aplicación de la Convención, en especial con respecto a las personas que tienen discapacidad psíquica. Por tanto, pido que avancemos a todos los niveles y en todas las administraciones, adaptando los sistemas jurídicos, eliminando barreras administrativas y facilitando los mecanismos de reclamación para poder votar.